Monsieur le Président, chers collègues, le rapport d'initiative sur lequel nous votons cette semaine revêt une importance symbolique particulière au moment où les marchés ne parviennent pas à évaluer les risques liés à la conjoncture de la zone euro. Après avoir exigé de sévères politiques d'ajustement budgétaire, voilà qu'ils doutent de la capacité des États membres à relancer leur croissance, et donc à dégager les recettes fiscales nécessaires au paiement des intérêts de la dette. L'évaluation du risque est malheureusement impossible dans un contexte d'incertitude radicale comme celui que subit désormais l'économie mondiale. Celle ci est d'autant plus importante dans l'Union européenne que le taux d'utilisation des capacités de production est au plus bas. Au lieu d'investir, les entreprises en viennent à déclasser les machines, car la demande fait défaut malgré les premiers signes de reprise fin

Le premier objectif de notre rapport était précisément de déterminer le moment le plus pertinent pour engager les politiques de sortie de crise. Nous proposions de maintenir les mesures de soutien tant que le taux normal d'utilisation des capacités de production n'était pas atteint. Nous suggérions ainsi d'entériner le principe de politiques budgétaires anticycliques qui se sont affirmées avec succès durant la première phase de la crise en 2008 et 2009, et qui s'inscrivent dans l'esprit de la révision du pacte de stabilité de 2005. Ces politiques consistent à jouer sur les stabilisateurs automatiques, c'est à dire à affecter les excédents du budget primaire au désendettement en haut du cycle, et à permettre aux États membres d'emprunter les ressources nécessaires à la relance en bas du cycle.

Si tel était le cas, la Banque centrale européenne avait bien fait d'annoncer qu'elle rachèterait une partie des dettes pour permettre aux États membres de diversifier leurs sources de financement. Pour autant, outre que cette notion de soutenabilité n'a jamais été définie dans la littérature économique, peut on affirmer que les primes de risque exigées par les marchés sont justifiées? Non, si l'on considère que le risque est impossible à évaluer sur le marché des dérivés de crédits hypothécaires, tout comme sur le marché de la dette publique.

Ces recettes ont, de surcroît, été taries par des baisses d'impôt qui n'ont pas provoqué le choc escompté sur l'offre.

Deuxièmement, surveiller les déficits structurels, qui restent proches de l'équilibre, malgré la dégradation des soldes conjoncturelles afin de donner un signal rassurant aux marchés sur l'état des finances publiques. Troisièmement, évaluer l'efficacité de la dépense fiscale et, en particulier, de certaines baisses d'impôts qui ne sont pas étrangères à la baisse des recettes fiscales.

Seule compte leur foi aveugle en l'efficience des marchés financiers, seul compte le respect dogmatique d'un pacte de stabilité manifestement caduc. Nul besoin pour eux de créer les outils d'une gouvernance économique indispensable au renforcement de l'Union. Mettre l'Europe au pain sec et à l'eau, avancer à marche forcée vers les critères du pacte sans garantie de réussite, au risque de casser la reprise et tant pis pour la cohésion sociale.

La santé économique de l'Europe s'est, depuis ce vote, encore aggravée. La Banque centrale européenne et la Commission ont enfin accouché d'instruments monétaires et budgétaires qui devraient permettre d'améliorer la gouvernance économique de la zone euro. Mais les marchés ont à nouveau plongé, inquiets des plans d'austérité. Le Conseil Ecofin a dû se remettre à l'ouvrage ce lundi. Dans ce contexte, les amendements que nous présentons sont somme toute très modérés nous en présentons de nouveaux.

Ils prônent une agence publique de notation pour soustraire les États membres au diktat des marchés. Tels sont les signaux que le Parlement doit lancer. L'heure, Monsieur Othmar, n'est plus à la crispation idéologique elle n'est pas non plus aux calculs électoraux nationaux à courte vue. L'Europe a besoin de politiques qui soient animées d'une réelle ambition de renforcer l'Union.